En effet, ce texte ne promeut pas la création. Il ne fait qu'organiser un flicage généralisé des activités des internautes. Il ne comporte aucune proposition concrète pour améliorer l'offre légale de biens culturels. Il est, de façon pathétique, en retard sur les possibilités techniques de cacher ou d'usurper une adresse IP. Il est une régression par rapport au droit de copie privée pour lequel chacun paie pourtant une taxe sur les supports numériques. Il donne à une autorité purement administrative un pouvoir exorbitant de poursuite et de sanction. Il rétablit la double peine pour les internautes privés d'accès au web mais sommés de continuer de payer leur abonnement. Il bafoue enfin la présomption d'innocence et le droit de se défendre. En faisant échec aujourd'hui à cette loi digne de la Chine communiste ou d'autres régimes totalitaires, loi que M. Sarkozy veut faire passer en force, ce Parlement réaffirmerait le droit de chacun au respect de sa vie privée, à l'accès à l'information, à la liberté d'expression et à des procédures judiciaires régulières.